Monsieur le Président, Malte a présidé l'Union européenne au cours des six derniers mois.

Grâce à cette mesure, les appels téléphoniques ne sont plus surtaxés quand ils sont passés depuis un autre État membre de l'Union.

Malte a, d'autre part, échoué à améliorer la lutte contre le blanchiment d'argent, mais ce n'est pas surprenant, car treize médias européens viennent de prouver que Malte est un paradis fiscal comparable au Panama. Il ne fallait donc pas attendre d'un pyromane qu'il éteigne le feu du blanchiment. Malte aura été, au bout du compte, le révélateur de ce qu'est l'Union européenne une organisation ploutocratique au service des affairistes et non des peuples. Les insultes que M. Juncker vient d'adresser aux députés de ce Parlement me confortent pleinement dans cette analyse.